El mayor problema que tiene la sanidad vegetal es la importación de plagas de terceros países. Y las enmiendas al artículo 40, de la 78 a la 85, plantean una nueva estrategia de controles de importación más eficaz por ser más preventiva y global.

Es una postura para defender a los agricultores y las plantaciones dentro de la Unión Europea.

Además, tenemos que saber que Europa cada vez tiene menos posibilidad de usar plaguicidas para luchar contra todo este tipo de enfermedades que nos vienen de terceros países.

La están apoyando los agricultores, que son los que pierden sus cultivos y los que sufren las consecuencias de una importación de una enfermedad.

Están en contra las empresas que se dedican al comercio de plantas y al comercio de semillas, a las que les da igual que se pierda un cultivo porque ellos no pierden nada ni tienen que luchar contra ello. Por eso estoy defendiendo esa postura y estas enmiendas que nos ofrecen un sistema más parecido al de Rusia o al de los Estados Unidos.